auraient été transformés en urgence humanitaire du jeudi après midi au Parlement européen si le problème n'avait pas concerné la Tunisie. Les brutalités dont la police et les forces de l'ordre se sont rendues coupables, les propos racistes et la discrimination dont elles ont fait preuve sont ils autre chose qu'un acte isolé ou bien concernent ils l'ensemble des forces de sécurité aujourd'hui en Tunisie?

D'abord, il faut que, dans ce cas précis, non seulement, on réforme les forces de sécurité mais que l'on punisse les coupables.